Más országokban is látunk hasonló gyakorlatot, s azt gondolom, hogy itt az idő, hogy egyes jó gyakorlatokból egy általános, mindenki számára egyenlően érvényes gyakorlat születhessen.

Üdvözlöm, hogy az Európai Tanács kiemelten kezeli a kérdést. Az Európai Parlament teljes mellszélességgel támogatja a folyamatot, s a Bizottság végre komolyan foglalkozik ezzel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a most következő tárgyalási szakaszban lezáródjon ez a folyamat, hogy végre hozzáférhetőek legyenek azok az anyagok a látássérültek számára. Két kérdésem lenne a Bizottság felé az egyik, hogy milyen kompromisszumokra hajlandó, ha most lezáródnak a tárgyalások, és mik azok a kérdések, amikhez ragaszkodik, és nem enged belőle, és mennyiben veszik figyelembe az érdekvédelmi szervezetek véleményét? A másik kérdésem pedig az, hogy mi a garancia arra, hogy egy nemzetközi megállapodásban a gyengénlátók érdekében bevezetett szabad hozzáférésre vonatkozó előírások nem sértik e a diszkrimináció tilalmának elvét? Különös tekintettel arra, hogy az Európai Unión belül a szabad mozgásszabadság elve érvényesül, és az európai uniós állampolgárok jogai ne sérülhessenek határon túli hozzáférések esetén.